Mire, señor Borghezio, me sabe mal intervenir, pero voy a hacerlo porque yo estaba en un barco con la señora Forenza, con el señor Urbán y con el señor López cuando el Gobierno fascista del señor Salvini no nos permitió atracar en un puerto.